frú forseti það má ljóst vera að við íslendingar munum um langa tíð velta því fyrir okkur hvað það var sem olli því að íslensku bankarnir hrundu og íslenska hagkerfið fór allt á hliðina mín skoðun er auðvitað sú að hægt sé að greina ákveðna meginþætti helstu útlínur sem skipta kannski hvað mestu máli þegar horft er á þetta en jafnhliða eru auðvitað mörg minni mál sem saman tekin hafa auðvitað líka mikið að segja mér þykir þó vera þannig frú forseti að menn horfi svolítið fram hjá hinu alþjóðlega samhengi þegar menn velta fyrir sér bankakreppunni þá á ég ekki við að það sé þannig að við íslendingar getum skotið okkur á bak við það að þetta hafi allt verið öðrum að kenna svo langt í frá en þegar menn horfa til baka og horfa á þær bankakreppur sem orðið hafa í heiminum og reyna að læra af þeim og sjá hvað þar gerðist þá sjá menn auðvitað um leið líka ákveðna hluti á íslandi sem samsvara og eru sambærilegir við þá atburði sem áttu sér stað annars staðar bankakreppan í bandaríkjunum nítján hundruð og sjö er um margt mjög áhugaverð fyrir okkur íslendinga vegna þess að þegar sú kreppa skall á bandarískt fjármálakerfi þá var enginn seðlabanki starfandi í bandaríkjunum það má með rökum halda því fram að sú hafi verið staðan hér á íslandi vegna þess að bankakerfið hér var svo stórt tíu til tólf sinnum stærra heldur en íslenska þjóðarframleiðslan og stærsti hluti þess kerfis var í annarri mynt heldur en þeirri sem seðlabanka gat gefið út peningamynt sem þýddi það að þegar lausafjárkreppan skall á heiminum var það þannig að það má jafnvel halda því fram að íslensku bankarnir hafi ekki haft neinn seðlabanka sér að baki möo að staðan hafi ekki verið ósvipuð því sem var árið nítján hundruð og sjö í bandaríkjunum þá reyndar komust bandaríkjamenn í gegnum þá kreppu og gegnum þann vanda með því að stóru bankarnir bandarísku náðu að taka höndum saman og leysa þann vanda sem á þeim skall en upp úr því komust menn að þeirri niðurstöðu þar í landi að það væri nauðsynlegt að hafa seðlabanka sem gæti tekið á slíkum málum það er líka lærdómsríkt fyrir okkur íslendinga að skoða aðdraganda kreppunnar miklu í bandaríkjunum hvað það var sem gerðist í bandarísku efnahagslífi sem um margt er mjög líkt því sem gerðist í okkar gríðarleg eignabóla gríðarleg spenna sem varð á hlutabréfum og síðan hagkerfinu öllu sem síðar sprakk í loft upp með miklu brauki og bramli hjá okkur var það sisvona allt of stórt bankakerfi sem hafði vaxið og um leið mál aðila halda því fram að íslenska bankakerfið hafi verið gallað hvað það varðaði að þegar einkavæðing bankanna átti sér stað hafi ekki verið nægilega tryggilega bundið um hnúta til að koma í veg fyrir að krosseignatengslin yrðu jafnmikil og mögnuð eins og raun bar vitni og ég er þeirrar skoðunar að það hefði sennilega verið affarasælast fyrir ísland ef menn hefðu skoðað það að þeir aðilar sem væru með ráðandi hlut í bönkunum úr því að sú leið var farin þá hefði átt að takmarka mjög möguleika þeirra á að eiga önnur fyrirtæki sem skráð eru á hlutabréfamarkaði og svo framvegis með öðrum orðum takmarka um leið möguleika þeirra til að taka lán í bönkum ég held að það hefði verið skynsamlegt og ef eitthvað sem við værum að velta fyrir okkur hvað varðar framtíðarfyrirkomulag íslenskra bankamála það var líka fleira sem var vandamál á íslandi stórt vandamál í okkar hagkerfi var auðvitað vöxtur ríkisútgjaldanna það er ótrúlegt þegar menn horfa til baka og sjá það hversu gríðarlega ríkisútgjöldin uxu þegar menn horfa á árabilið frá nítján hundruð níutíu og sjö og fram til ársins tvö þúsund og sjö þá held ég að ég fari rétt með að vöxturinn hafi verið þrjátíu prósent að raungildi þrjátíu prósent sem er alveg gríðarlegur vöxtur og enn meiri ef menn horfa aðeins lengra aftur tímann til ársins nítján hundruð níutíu

pressa sem seðlabankinn reyndi að spyrna á móti með vaxtahækkunum sem að mínu mati voru síðan rangar vegna þess að einfaldlega vaxtastýritæki seðlabankans dugði ekki við þessar aðstæður og gerðu því miður vandann enn verri ýttu hagkerfinu út í erlenda myntstöðu og kölluðu yfir sig hinn svokallaða jöklabréfavanda þar sem erlendir fjárfestar nýttu sér þann mikla vaxtarmun sem var milli íslands og umheimsins þetta eru helstu þættirnir ég verð að segja eins og er að mér finnst undarlegt að heyra þegar menn aftur og aftur apa það upp eftir hvorum öðrum að það sé frjálshyggja einhvers konar sem hafi valdið þessum öllum vanda á íslandi það er ekki frjálshyggja þegar þrjátíu prósent vöxtur er í ríkisútgjöldum það er það hvergi ef hér hefðu verið bandóðir frjálshyggjumenn við völd þá hefðu sennilega ríkisútgjöldin runnið saman dregist saman um þrjátíu prósent á tímabilinu en ekki vaxið um þrjátíu prósent þegar menn skoða hvaða vitleysu við erum lent í með icesave reikninginn hvaða vitleysa er það nú aftur það er sú hugmynd að hið opinbera ríkið

hins opinbera og banka það er ekkert annað en það auðvitað var það sem gerðist í icesave einu bara það að það var banki sem fór á hausinn og það voru miklar deilur um það hvort þar af leiðandi íslenskir skattgreiðendur eigi að bera ábyrgð á þessu ég held nefnilega að þegar menn skoða þetta og skoða afstöðu og aðkomu stjórnmálaflokkanna að þessu máli öllu þá blasir það auðvitað við að mistökin sem voru gerð voru þau að við leyfðum bankakerfinu að verða allt of stóru án þess að hafa á bak við sig nægilegar tryggingar og nægilega öflugan seðlabanka það er mergur málsins við það bætist síðan þetta að vegna krosseignatengsla og annars slíks voru bankarnir veikari fyrir vikið og áttu erfiðara með að bregðast við þegar lausafjárvandinn var möo bankamennirnir fóru glannalega það er staðreynd núna stöndum við frammi fyrir því að þurfa að leysa þennan vanda það er sameiginlegt verkefni stjórnarflokkanna og stjórnarandstöðu á þingi og undan því verkefni getur enginn skorast ég verð að segja eins og er að ég hef miklar áhyggjur af því hvernig ríkisstjórnin nálgast þetta verkefni og mínar áhyggjur mótast einkum af því að það er auðvitað fyrirsjáanleg og það hefur orðið nú þegar gríðarlegur samdráttur í efnahagsstarfseminni og margt bendir til þess að hann haldi áfram það er nauðsynlegt að skera niður í ríkisútgjöldum undan því verður ekki vikist en niðurskurður á ríkisútgjöldunum mun hafa þau áhrif að enn meira dregur saman í hagkerfinu og þess vegna frú forseti er alveg gríðarlega mikilvægt að ríkisvaldið grípi til allra mögulegra aðgerða til að örva hagkerfið á móti hvaða aðgerðir væru það það væru til dæmis frú forseti þær aðgerðir að flýta fyrir og auðvelda fyrir öllum fjárfestingum bæði innlæendum og erlendum enda var um það samið á milli ríkisstjórnarinnar og aðila vinnumarkaðarins í svokölluðu stöðugleikasamkomulagi þess vegna er það alveg óskaplega sorglegt og hörmulegt hvernig ríkisstjórnin hefur nú á síðustu vikum aftur og aftur lagt stein í götu slíkra framkvæmda framkvæmda sem mundu hjálpa okkur út úr þeim vanda sem við erum að fara í núna vegna þess að við þurfum einmitt að skera niður í ríkisútgjöldum þess vegna verðum við að örva hagkerfið hinum megin frá þær hugmyndir sem fram hafa komið um skattlagningu skattlagningu á orkufyrirtækin með þeim hætti sem lagt hefur verið upp með þeim hætti sem hæstvirtur iðnaðarráðherra lét koma sér svo óskaplega mikið á óvart þær hugmyndir eru aðför að möguleikum okkar íslendinga til að byggja upp

að lokum frú forseti vil ég nefna hvað varðar sjávarútveginn og tek undir með háttvirtum þingmanni tryggva þór herbertssyni sem einmitt í sinni ræðu nefndi þá furðulegu tilhögun sem liggur fyrir í sáttmála ríkisstjórnarinnar um að ráðast í afskriftir á aflaheimildum þetta fyrirkomulag hefur gert það að verkum að mjög víða í sjávarútveginum sem er auðvitað okkar stærsta von aflvél íslensks hagkerfis í sjávarútveginum halda menn að sér höndum af því að þeir vita ekki hver framtíðin verður þeir vita ekki hverju þeir eiga von á frá ríkisstjórninni þetta hangir yfir allri greininni og dregur úr atvinnu ég ætla ekki að hafa mörg orð um þá undarlegu hugmynd hæstvirtur sjávarútvegsráðherra að ráðast í strandveiðar reynslan sýnir auðvitað hver niðurstaðan verður í því en mér skilst að á þessu sumri hafi verið bætt við í flotann til að veiða þessi tonn sem ráðherrann lagði til það er bætt við einum fimm hundruð bátum og getur hver sem er reiknað út þann aukna sóknarkostnað sem varð af þessari vitleysu einni saman og hversu miklu þjóðarbúið tapaði á þessari einu aðgerð og mér skilst frú forseti að það eigi að halda þessu áfram á næsta ári við sjálfstæðismenn munum leggja fram og við höfum kynnt að hluta til í ræðu formanns okkar bæði í dag og í gær og þær efnahagsáherslur sem við höfum og munum gera það í þinginu á næstunni það er okkar ábyrgð að gera það að styðja við ríkisstjórninni í góðum málum og veita henni aðhald þar sem hún hefur farið út af sporinu